Wenn wir vor fünfzehn Jahren während der BSE Krise, als ich Vorsitzende eines Ausschusses war, auch so ängstlich gewesen wären, hätten wir heute nicht diese Sicherheit beim Rindfleisch, auf die wir vertrauen dürfen. Vor fünfzehn Jahren war es selbstverständlich, dass ein Tierpass eingeführt wurde, und dass es selbstverständlich zwei Ohrmarken verpflichtend geben würde.

Die Berichterstatterin hat gesagt, hier gehe es nicht um die Volksgesundheit.

Es geht um Gesundheitspolitik, es geht um die Volksgesundheit.

Aber selbst das war der Mehrheit im Ausschuss zu viel. Sie wollen sich ernsthaft vor ihre Wählerinnen und Wähler stellen und sagen, sie nehmen es ernst mit der Volksgesundheit?

Wir haben doch immer wieder gesagt, wir wollen gerade die Bauern und die Landwirte anhalten, den Verbrauchern näherzukommen und Informationen zu geben, die die Verbraucher interessieren.

Diese Möglichkeit geben wir mit dem freiwilligen System.

Die Berichterstatterin schlägt nun vor, dass die wesentlichen Merkmale mit Bedingungen dafür, wie es durchgeführt werden soll, gestrichen werden. Das bedeutet, es soll ein System geben, das aber keine Bedingungen enthält.

Keine einzige nationale Behörde wäre in der Lage, diese Teile zu kontrollieren.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bin auch der Meinung, dass wir uns überlegen können, ob wir das System verwaltungsmäßig vereinfachen können.

Aber der Weg, der hier vorgeschlagen wird, ist der falsche Weg. Ich bitte Sie dringend darum, auch im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher und im Interesse der Landwirte in der Europäischen Union bei der freiwilligen Kennzeichnung den Entscheidungen des Umweltausschusses zu folgen.